Okej, Alenka, evo ga, ge sem bil prejšnjič, doma, sam bicikel popravljal in sem se odločil, ka bom ga do te mere popravil oziroma tako daleč bom ga popravil, ka bom lejko šel z njim poleti kolesarit. Zdaj pa kaj te zanima? tista pumpa, v bistvu sem kupil prek spletne trgovine AliExpress, to je kitajska nekša firma, ker oddava v bistvu cenene izdelke, ampak kar se tiče totih cenenih izdelkov, bom pravil, ka kvaliteta relativno štima. Bar te, ka sem ja kupil, dobro, imela sva tudi primere, primere takših izdelkov, ka si jih uporabil in si takoj videl, ka so pač neuporabni, in si jih ta vrgel, ne. In okej, s to pumpo, če zdaj nadaljujem ... Ja, čakaj, da ti povem do konca zdaj prvo. Ja, prvo kak prvo sem jo iskal na spletu njihovem, ne. In čakal sem pa čakal pa gledal, ne, pa gledal, ge je falejša oziroma cenejša. Ampak kaj je bil problem, je pa v tem, ka je koštala cirka nad dvajset evrov. In mislim, ka je znesek nad dvajset mislim, da enaindvajset evrov, dvaindvajset evrov, tu nekaj, ja, je, kaj če naročiš v Slovenijo, ti ga carinijo pa davek moraš plačati, ne. Pumpa je pa bila trideset evrov. Ampak sem te opazil, ka ene tote pač trgovinice prek tote, bom pravil, spletne tržnice, tako je to bolje, pa imajo tudi skladišče v Evropski uniji. In eno teh skladišč je bilo v Španiji in tam sem ga nameraval kupiti. Ampak neuspešno v začetni fazi, zato ke so bila skladišča vedno prazna, vse so oddali. No, in te pač dnevi so minevali in sem ga pač to imel med priljubljeno not in sem vsak tako časa kliknil gorika, če imajo robo razpoložljivo. In seveda en dan se je pač sreča mi nasmejala in so imeli material na voljo oziroma pumpo. In te sem jo naročil, ja. Ja. Ja, čakaj. Zdaj sva malo prehitela zdaj to vse skupaj, ne? Te da sem naročil, te sem pa mogel čakati, ne. Ampak ker je iz Španije pa nekši fast delivery, to je nekša tota njihova pošta, je skratka pumpa prišla namesto en mesec, dva meseca, sem jo čakal v bistvu en teden. In tisti dan, da sem jo dobil, sem jo prvo dal filati. V bistvu imeli so jo na lagerju v Španiji, ne, saj sem ti pravil, ke sem prej ciljal to, ne. Ker če bi direkt bilo s Kitajske, potem bi moglo ... Točno tako, ja, točno tako. In skratka, ka naj povem, zadovoljen sem z njo, zdaj pa kaj bom pumpal z njo, ja, prvo sem zdaj na moj bicikel testiral seveda, ne. In lejko povem, ka je bilo testiranje uspešno. Bicikel se je napolnil v nulo, ne. Pumpa je kvalitetna. V sezoni bom ti jo posodil, ka boš si lejko tudi ti napumpala svoj bicikel, ja. Ja, ja, pa te bomo te, če boš si želela, te bomo te ... dobro pitanje. V bistvu tako daleč sem še ne prišel do, ka bi avto s tem upal polniti. No, saj ga tudi mojega nam oddal. Bom pa dal službenega. Ja, kaj te, narobe, naj firma to reagira pa popravi . Ne, to pa ne, zato ker je pretežka. Za rezervne gume tudi nima ne. V bistvu sabo na pot, da idem kolesarit oziroma to daljšo turo, nimam nobenega, nobenih pripomočkov, s katerimi bi lejko bodisi kolo popravil oziroma kolesa popravil bodisi kakšne koli druge napake na biciklu, ne. To pomeni, če se mi kaj zgodi, bom poklical tebe, ja, telefon imam pa vedno No, zdaj pa mene nekaj zanima, zdaj s teko, o mojem kolesarjenju pa o pumpi ... Kolesarim, Pa dobro, to ti še povem, te pa bom ge neke tebe pital. Kolesarim v bistvu ponavadi tako, ka se preko interneta imam eno aplikacijo, katera ima v bistvu podlage, bom pravil, od Google Earth, no, tako bom pravil. In tam si ge ponavadi z ročno označim točke, ge bi še kaj kolesaril, in te mi pač program predlagal, on te točke poveže in mi predlagal toto pot. In zdaj če mi je pač interesantna te, kak mi on predlaga, jo tisto pot uporabim, če pa ne, pa pač si malo ampak v bistvu ciljam vedno tako poti, kaj so po bregu, niso po asfaltu, po makadamski cesti, skozi šumo pa tako naprej. Ja. No, idemo dalje, in te si tisto aplikacija, glavno mi ven izračuna, če se mi proga pač dopade, si jo naložim, in si v bistvu naložim na telefon v eno aplikacijo in te si telefon gor dam na bicikel, in pičim z biciklom po tisti poti, ne, to je pa GPS, vse ti kaže, pa na levo, desno zavij, pa to vse. Glavno, dobra zadeva, mar meni osebno. No, zdaj pa čakaj malo, zdaj čakaj, ma zdaj bom jaz tebi nekaj pital. koma bi si letos želela iti na morje? Je pa dobro, zdaj tako, zdaj, dobro zdaj tako, če bi, ne vem, mogla se za v roku enega meseca odločiti, te bi šla na agencijo nekšo agencijo bi si morala izbrati, ali kako, Agencija Sonček, in bi tam mogla pač zdaj povedati neke destinacije. Mislim, se zanimati za neke destinacije, katere bi ti zdaj tako prioritetno, za katere bi se zanimala prioritetno? Po moje se ne bi zdaj zanimala za, ne vem, Havaje pa to, ne, zdaj bi prvo ... Kaj bi pravzaprav se zdaj zanimala? Ne, za morje, za morje. Poletje, morje. Prekmursko se pogučavaj. Ja, dobro, se ge tudi, da so na firmi oziroma v službi te tudi popačeno slovenščino . V bistvu, bom tako pravil, prekolesarim povprečno , pa ne, to tako mislim za tiste prave kolesarje je to drobiž, ne. Tam nekih štirideset, trideset do štirideset kilometrov, ne. Od pa tebi informacija, ka že nastaja vrtek? Ja, ja, ja. Ja, v bistvu hiška zdaj nastaja, zdaj pa v bistvu bo poleg dveh visokih gred še postavljena tretja. Pa ena za zelišča, samo tista je že, ampak tisto da se samo premaknila, pa malo bom pravil. Obdelala, popravila itd., itd. Glavno, in kar je pač te naloge, če te prva naloga, saj zato bi si nekako malo tako že preštudiral, ne, ka prvi dve visoki gredi sva v bistvu, ka tla niso ravna, ampak je klanec, sva jih malo not vkopala. Na eni strani sva noter vkopala, na drugi strani so pa pač malo, bom pravil, kamenje navozila, pa gori postavila, ka je te vodoravno, zdaj kaj se pa tiče tote nove visoke grede, pa samo drugačen način in ne bo not vkopali, ampak bomo uporabili opeko, staro, ka nam je ostala, in bomo na eni strani opeko položili. In da v bistvu opeka držala visoko gredo v zraku, opeka je, mislim, ka koliko , mislim ene, tam petnajst centi je ali dvajset centi bomo mogli v višino narediti. no, in ja, to je to, ne, in te bomo pač toti v visoko gredo zemljo nasipali pa tu pod opeko in glavno zadevo naredili, ka da vodoravna in lepa. Isto tako s, s totim vrtekom za zeliščne grede. Ja, to je pa pripomoček za zračenje zemlje. Ker svetujejo, ka občasno moraš zemljo, ki trava raste ali pa bilo kakše tudi druge rastline, prezračiti, ne. In zdaj to za prezračenje so celo nekši stroji, ka lejko to naredijo, ga pač ne vem, nisem še videl, ampak ena varianta je tudi, ka takše podplate za šuhe si kupiš, bom pravil, nastavke za navadne tvoje copate. In toti nastavek, ke ja bom pravil kar podplat, ima v žeblje, žeblji so dugi, ka ti ga ne znam, to je od ene, ena, dva, tri, štiri, pet, pa ajde, šest do sedem centimetrov dolgi žeblji ven stojijo, in s tistimi se te pač sprehodiš po travnati površini. In s tem, ka se sprehodiš, delaš z žeblji luknjice notri v zemljo in posledično zračiš zemljo. Zdaj pa bom jaz tebe nekaj vprašal. ... Ne, še boljše. Midva bova tudi postavila eno malo visoko gredo oziroma že je postavljena, ampak ti si sva premislila, in bo, in bomo notri nekaj posadili, ampak not ne bomo zelenjavo, kam, kak ti si nekaj pravila, ka bomo not sadili. Ne, v malo, tisto visoko gredo, ge je za zelišča. Ne, ja pa saj sva se zmenila, ka tam, ke so jagode, so zdaj tu zelišča in tista zelišča bomo ven vzeli in bomo dali notri v novo visoko gredo, to, ka bomo premislili, in katera zelišča. In za koj so dobra. Ja, v kakšni obliki, kakšni, kako doziraš jo te? kaj pa lejko še? kaj lahko še v bistvu pravzaprav z njo delaš? Kako jo lejko še zaužiješ? Ajde, zdaj to za hidrolat, to pomeni po zraku, ka posprejaš, kako jo še lejko tudi drugače zaužiješ? Nisi mi odgovorila na meliso ali meto. Ke ga ti imaš, smilj? to je tista, ja, ja. Ga ne najdeva. ... eh te tako. No, zdaj pa imam še eno, samo malo, ka te prekinem ... Ka imam eno pitanje. Stevia, točno, ja, samo stevia je zahtevna. Ja, samo imam zdaj tako visoko gredo pa toti rastlinjak. Ja. Zdaj pa mene nekaj zanima, melisa, kako se še lahko zaužije? Tudi se lejko not da? v koma pa, v katero pijačo? mojito se pravi, da, ali pa mohito? Ja, to je zanimivo, zadeve so. Moja najljubša pijača? Bom pravil, zadnje čase je moja najljubša pijača sveže stisjeni pomarančni sok. nazadnje sem si jih kupil v Lidlu, rdeče pomaranče, v Lidlu v Murski Soboti, na Lendavski, tam . Zato, ker so začele gniliti. Se strinjam, tudi zato, ka so zelo okusne, pa ka so začele malo gniliti. Zelo, zelo, edino pogrešam zadnje čase, da sem bil mlajši, bom pravil, pa to, pa doma, te sem si vedno tako limonado delal, ker sem si cuker not dal. In enostavno, v najinem stanovanju ne najdem cukra, . Ka vedno, da si hočem delati limonado, pa cuker, te ga iščem, pa ga ne najdem. Razen to nekših kokosov pa ali kakšen sladkor imamo, kateri mi pa ne tako dober. No, in to me zelo moti, ne, ker si naredim fajn svežo limonado in hočem malo cukra si not dati, pa te nimamo cukra. Ja, to je preveč kislo. Pa ja, samo tako tote, ej, kaj zdaj, ko si z Grčije dobila, tote so tako kisle, kaj mi vse rit skupaj stisne. tiste, tote ne bom delal. Zdaj mi je tako dobro, kak si gučala. Zakaj me ne bi zraven bilo? pa te, če not siplješ v vodo tisto zribano, te se tote snovi ven spustijo? čakaj, ti si to že celo ... Ti si še celo skorjo te tisto spila dol, ali kako? to, To znam, samo tako. Tu pa redno čutiš. To znam, ke so včasih Šiptarji davali, dasi so njihovo limonado delali. Pa te so oni tudi tako naredili, ka so ... Sem imel včasih občutek, ka so oni celo limono skupaj zmiksali. Z olupkom vred. Ne, niso imeli pravi, ka ... Ja, pa to je ravno problem. Po moje oni ne kupujejo ekološke limone, katere so trikrat dražje od navadnih. In ravno to me je te malo tako zbegalo, ne, jaz v bistvu si si z umazanim olupkom not vrgel pa zmiksal skupaj. Pa še grenka je te bila takša. zanimivo, ka me izpitavljaš, Kako si prišla na to temo, povej mi, zdaj, ka bi, ravno zdaj si me o grenivkah pitala, da sem to imel v mislih. No ... Ja, no, grenivke, bom pravil, tota druga runda, tote se z vizualno, so bile bolj podobne v trgovini, ne. Nekako sem imel občutek, mislim, saj , večje so bile, pa olupek je bil tudi tanjši. Ampak okus se je pa približal tisti od trgovine. Tista prva runda, da si pa kupila, tisto so pa bili manjše, olupki so bili debelejši, pa to pomeni posledično, manj je mesa bilo notri, ne, za jesti. Ampak bom ti pravil, so bili nekako po aromi, po okusu malo drugačne od trgovine. Nekaj takšnega, ka sem še ne tako imel, takšnega okusa sem še nikdar ne probal, ne, tako mi je pač pri meni, dajalo ven. Točno tako, ja. . Zdaj pa ... Zdaj pa mi ti povej, da greš v službo, kje se pelješ vse? Kaj delaš prvo , kaj narediš? skozi ... Čakaj, čakaj, te to pomeni, ti tam ideš , ideš krožno levo, pa te da za Ključarovce. Lukavce. Lukavce, ja, in potem prišel to do te prideš v v Lukavce do kapelice, pa ideš desno gor proti Cezanjevcem. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Pa mimo šole tiste ... Še vedno je takša podrtija? Dobro. Tot levo ideš. Devetdesetstopinjski. ... ja, ja, ja. Čakaj, samo ge ideš v Ljutomeru, v Ljutomeru moraš skozi celega mesta. Imate tam kakšo trgovino v Spodnjem Kamenščaku? V bližini, kaj peš lahko greš? Kaj pa so tudi kakše živali v v bližini tvoje službe? Pa še kaj? Kako lahko še drugače rečeš? No, kaj, Alenka, ti veš povedati po madžarsko mački, kako se imenuje po madžarsko? Zdaj trenutno, Ja, tako bom pravil, po resnici si želim imeti ponovno enega zajčka. Ke so mehki, pridni so, znajo se na, na človeka navaditi, pa predvsem to, cartasti so pa takši majhni lenuhi so, ne. Taka ge, da se fajn na kavč uležem, ka si ga fajn vzamem, na sebe gor dam pa ga škrabam, ne, in on te tudi zna biti pol ure pa ure na miru, ne, taka ge bil. Ja, samo mačke so že malo potepuške, ne, pa moraš jim dati malo tudi več svobode, ne samo stanovanje, tudi vun odnesti ... Kako? Nagačene? Ja, pa nagačene. Ja. Lenuške sorte so? Ja, gledaj, zdaj tako je zanimivo, ja, toti najin pogovor. Ja, vse povprek. ja. Ne, gnes še tako morava zdaj iti, da bova šla, da to zaključimo, midva šla v trgovino. Treba nekaj za kosilo jesti pa mogoče skočiva še v Kalio. Ja, zato ker morava kupiti še podstavke. Zato ker je vedno, na sezoni mislim, na koncu vsake sezone zdaj tote stvari ta zmečem, te pa v novi sezoni več nimam, ne. In sem pa nove kupiti. In to je v bistvu tisti ekonomični cikel, ne. Stvar kupiš pa na koncu ta vrže, potem moraš pa kupiti, ne. In s tem spodbujaš gospodarstvo. Ja, odpeljejo, tam pa ti že zrihtajo v ponovno uporabo . dobro je, manj časa, to pa je, ne, to, tako. Pa dobro, časa nimam, penez pa imamo. Ne, še boljše. Že letos bom probal. Seveda, seveda. Ja, prvo bova vzela koledar, katerega si ti naročila, in na koledarju si nekaj ti že zabeležila. Dala si vse na nedeljo, ampak mene da mogoče primilo, pa bom že danes hotel kaj posaditi. Okej, kaj pa če bomo na kar ... Ja, te pa bom na koledarju dol zradiral, pa bom napisal na novi datum, na današnji datum, četrtek. Kaj bova pa lejko sadila, okej pustiva to, kaj bova sadila? Sadila bova eno vrsto feferonov, drugo vrsto feferonov, čilije, kateri so fejst, fejst pekoči, te morava posaditi zdaj v februarju volčje jabolko, če sem dobro rekel, pa kaj še morava? čakaj, kaj še tikve tudi zdaj? Kaj je še zdaj? Ne, ne, morava se zdaj striktno držati tega, ne, zdaj ne zafrkavaj. Kaj ni tako ke lani, ka da mi začelo volčje jabolko, mislim, ka so volčja jabolka, te raste, da zmrzava, ne. Pa koliko je bilo gori kaj. In sem mislil celo, ka da celo malo mraz, zdržalo bo, ampak kako je inok zmrznilo, gotovo je, glatale so. Ja, večinoma, večinoma si jih pa ti pojedla. Spominjala , če bi ti pojedla jih. Dobro, to je to, razumem. Kaj mi zajce kažeš? viš, jaz sem , ge sem se pa že pripravil ke sem se dal v pravo pozo. Tako ke, tako ke lejko ge še petnajst minut podukšam komot, Zdaj pa lejko ti ... Dobro, ja. Ne, naš kaj ... To je dobro , toti intervju pa to je dobro za našo mamo, ona rada guči, ne. In njo ni treba izpitavati dosti. Njej samo eno temo daš, pa te začne fafljati. Ne, to lejko te . Viš, tam, tam bi resno lejko, ure pa ure posnel, ne. Tam bi samo mikrofon dol dal pa bi tak na listek bi napisal, ne, kaj naj začne gučati, ne vem, o, ne vem, o, od tistem kamnu tam na, o tistem posebnem kamnu med milijontimi kamni in bi ga nabrala, kako je tisti kamen prišel od do našega dvorišča, pa kaj se je s pred dvajsetimi leti iz Kamežnico dogajalo, pač što je bil pri Kamežnici kuču, pa kaj ima zdaj tisti v Celju, pa kaj pa zdaj tisto ... Ja, no. Celo zgodbo, tako ka iz enega kamna na koncu izveš za pol Sobote, kaj se je zgodilo, Glej . Kaj bi danes jedla? nimam pojma. Ja, v ričet, ta picekovo meso ne moreš not davati. Tisto smo porabili, kadar je za jutri za službo. Pa ti v nočno. Ne vem, kaj bi za kosilo. Ja, ja, ja.